Hvala, predsedujoča, za besedo! No, pri tem predlogu bo zdajle težko tehtati, kaj bi prinesel dobrega, kaj bi prinesel slabega. Dejansko je ovira pri tem, da se nekdo vseli v stanovanje oziroma v hišo, ki si jo je težko prigradil, uporabno dovoljenje pa ga ovira pri tem, da ker nima fasade, je mogoče malce neživljenjska. Po drugi strani pa ravno to preprečuje razne malverzacije na nepremičninskem trgu. Dejansko uporabno dovoljenje ne zagotavlja, da je stavba varna, zagotavlja pa neko pravno varnost, pravno varnost za investitorja. Zdaj, če je to v eni o vse v isti osebi, da je izvajalec investitor, ena oseba, potem dejansko teh zagotovil ne potrebuje. Velikokrat pa ljudje ne znajo sami narediti cele hiše, takrat pa rabijo, dejansko rabijo v vsakem primeru projektanta, ki pripravi vso dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, in potrebujejo tudi izvajalca. In za, če sem jaz pravilno razumel ta zakon, za pridobitev uporabnega dovoljenja morajo vsi trije dati izjave na upravno enoto in za te izjave in te podpise jamčijo tako kazensko kot tudi odškodninsko. In to pa je pravna varnost za nekoga, ki je svoje življenjske prihranke dal v izgradnjo svoje hiše. Zdaj, lahko je to poimenovano tudi kot birokratska ovira, ampak ta ovira po moje prinese več, kot odnese. Mogoče bi bilo smiselno razmišljati v kakšni drugi smeri, pa kakšno izjemo zagotoviti, ne samo za prodajo, kot ste prejle omenili, kolega, ampak tudi v kakšnih drugih primerih, da bi čim več teh anomalij lahko preprečili. Saj pravim, verjamem, in, da je veliko takšnih, ki jim takšen postopek prinese stisko. Po drugi strani pa ravno ta varovalka prinese veliko tistim, ki stanovanjske hiše kupujejo na trgu ali pa jo dajo nekomu, da jim izvede v zaupanju v ta sistem. Saj sami vemo, da na nepremičninskem področju v Sloveniji nismo ravno perle, imamo črnih gradenj ogromno. Inšpektorjev je premalo, inšpekcije so velikokrat tudi neučinkovite, zato bi bilo potrebno prevetriti ne samo zakon o gradnji, ampak celoten sistem. In mislim, da minister, kar, smo bili, odbor za infrastrukturo je bil nazadnje pri njem na obisku na predstavitvi, mislim, da minister se teh zadev in teh vprašanj dobro zaveda, tudi je navedel, da so čas za pridobitev gradbenega dovoljenja skrajšali iz dvesto dvajset oziroma dvesto sedemnajst na devetdeset dni, tako da ta birokracija se zmanjšuje. Zdaj, če ovira do uporabnega dovoljenja samo teh nekaj izjav, je to zame vsekakor premalo, premalo zato, ker prenese več nevarnosti, kot bi prineslo koristi. Hvala lepa.